Dus ik zou u willen vragen wat vindt u van het meenemen van gewapende beveiligers om te zorgen dat die schepen veilig door kunnen varen.